Combien de morts faudra t il en Europe pour que les choses bougent un peu plus au niveau des États membres? Il faut en effet se rendre à l'évidence la protection de nos populations doit se faire sur le front, c'est à dire dans les pays précités.

Premièrement, il faut des lits supplémentaires, des médecins supplémentaires, du personnel d'encadrement supplémentaire, une logique de transport et de l'argent.

Ils sont déjà arrivés à la moitié, mais il manque encore beaucoup de personnel médical. En Europe, de nombreux médecins hésitent encore à se porter volontaires pour se rendre dans la région où sévit le virus parce que, pendant des semaines et des semaines, il n'y a pas eu le moindre espoir de rapatriement pour les personnes contaminées.

Il y a tant de choses à coordonner, tant d'obstacles à surmonter avant d'être en mesure de formuler une réponse à la hauteur du défi.

Ayons le courage d'appuyer cette revendication et faisons en sorte que l'Europe puisse être en mesure, dorénavant, de financer les actions européennes. Cette fois ci, ce n'est pas le Royaume Uni qui devrait incarner le rôle de l'empêcheur de tourner en rond.